Nun glaubt man ja als naiver Zeitgenosse, dass die Mitgliedstaaten sich bemühen, dass ihre Bürger auch lange dieses Recht behalten. Die Wahrheit ist aber teilweise anders oder, um es staatsmännisch zu formulieren Die Mitgliedstaaten entscheiden in der Europäischen Union sehr unterschiedlich, wann und wie die Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr auf ihrem Staatsgebiet wohnen, ihr Wahlrecht ausüben können.